În 2008, deficitul comercial al Uniunii Europene a înregistrat un nivel record de 242 de miliarde de euro, datorită, în principal, creșterii prețului la energia importată. Proiectul Nabucco va trece prin Turcia, Bulgaria, România, Ungaria și Austria și va furniza anual Uniunii 30 de miliarde de m de gaz natural din Marea Caspică. Cele 200 de milioane de euro alocate în prim planul european de redresare economică sunt insuficiente.

Desertec va utiliza energia solară din nordul Africii și va include și realizarea unui plan mediteranean pentru captarea energiei solare și construirea unei rețele de transmitere a energiei electrice ce va lega Uniunea Europeană de Orientul Mijlociu și de nordul Africii.

Ca raportor pentru performanța energetică a clădirilor solicit Uniunii să furnizeze instrumente financiare inovative care să stimuleze investițiile în utilizarea energiilor regenerabile și în creșterea eficienței energetice, în special pentru clădiri și în domeniul transporturilor.